Vorrei informarvi che, in via eccezionale, le dichiarazioni di voto sono rinviate a domani. Vi ricordo che le dichiarazioni di voto possono essere presentate anche per iscritto. Colleghe e colleghi, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, il Parlamento elegge o respinge la Commissione a maggioranza dei voti espressi per appello nominale. Dopo la votazione annuncerò i risultati dei voti. Se la Commissione riceverà la maggioranza dei voti espressi, firmerò la lettera di trasmissione che annuncia l'approvazione del Parlamento, la consegnerò alla Presidente della Commissione e ne informerò il Consiglio.

Prima di firmare l'atto della nomina, vorrei dire a tutto il Parlamento, alla Commissione e al Consiglio che siamo molto orgogliosi del lavoro che ha svolto il Parlamento europeo. È stato un processo democratico, serio e trasparente, nel rispetto dei trattati e delle regole e del regolamento del nostro Parlamento.

Vorrei sottolineare il grande lavoro che ha svolto l'amministrazione del Parlamento. Voglio infine ringraziare la stampa e i mezzi di comunicazione per l'attenzione che hanno prestato al lavoro della nostra Istituzione. Rivolgo alla Presidente von der Leyen e alla nuova Commissione i migliori auguri di buon lavoro.